Hvala gospođo predsjednice, hrana za ljude, kao i hrana za životinje mora biti sigurna i zdrava. Jedan od načina da se to postigne funkcionalan je sustav kontrole cijelog hranidbenog lanca i mjere zaštite zdravlja životinja i bilja. Pritom Europska unija mora zaštititi proizvođače, posebice male, koji proizvode svoju hranu u čistom i sigurnom okolišu na ekološki prihvatljiv način te im treba olakšati primjenu predloženih mjera. Potrošači moraju imati pravo na potpunu informiranost o sastavu hrane koju konzumiraju što je globalizacijom i širenjem velikih prehrambeno trgovačkih lanaca postalo sve teže. I zbog činjenice da je gotovo sedamdeset posto zaraznih bolesti zajedničko ljudima i životinjama, valja unaprijediti sustav zaštite i kontrole kako bi se očuvalo zdravlje ljudi, životinja i bilja. Računica je vrlo jednostavna, nezavisni stručni kontrolori hrane moraju garantirati pravo potrošača na sigurnu i zdravu hranu.